Señor presidente, como abogado yo presenté el primer caso que se admitió en Europa contra lo que significaron las barbaries y las torturas en Guantánamo sé de lo que hablo. Pero una cosa es una Resolución que tiene un contexto general —que es defender a las personas que denuncian y, por lo tanto, protegerlas— y otra cosa es convertir el caso particular, por importante que sea, en un caso general.